Situația de securitate s a degradat din nou, provocând deplasări ale populației civile. După cum am afirmat și în alte cazuri similare, în aceste condiții prioritățile trebuie să fie oprirea violențelor și livrarea ajutorului umanitar de urgență. Iar pentru realizarea lor, este esențial să se asigure respectarea integrală a embargoului privind armele. Totodată, în Congo trebuie încurajat progresul democratic, în paralel cu procesul de stabilizare. În acest scop, este nevoie să se pună în practică în totalitate recomandările misiunii de observare electorală a Uniunii, pentru a evita repetarea neregulilor la viitoarele alegeri.